Biztos úr többször említette felszólalásában a rugalmasság, a flexibilitás szót, amikor a munkaerőpiacról és a munkavállalás helyzetének javításáról beszélt. Arra kérem, hogy pontosan definiálja, hogy mit ért rugalmasság alatt. Attól tartok, hogy ami az EU és egyébként a multinacionális cégek szótárában rugalmasság, az különösen a periféria országaiban és különösen a multinacionális összeszerelő üzemeknél dolgozó munkavállalók számára a teljes jogfosztottságot jelenti. A rugalmasság nem más, mint a munkaidő, a pihenőidő, a felmondási feltételek, illetőleg a munkakörülmények teljes rendezetlensége, a teljes munkajogi jogfosztottság, amelynek következtében, például közös hazánkban Magyarországon, harmadik világbeli állapotok között